Wir sind nicht bereit, der Logik der Kommission zu folgen und zu sagen Machen wir das eine unabhängig vom anderen. Es gibt diesen konkreten Zusammenhang, und auf diesem Zusammenhang bestehen wir. Wir wollen nach wie vor die entsprechende Garantie haben.

Die Finanzminister haben sich über lange Zeit geweigert, ihren Verpflichtungen nachzukommen, und es gibt für uns über die Logik DAB 6 und DAB 8 selbstverständlich die Verbindung zum Haushalt 2014 und Mehrjähriger Finanzrahmen. Wir wissen doch schon jetzt, dass der Haushalt 2014 mit 18 Milliarden unterfinanziert ist.

Was soll denn überhaupt noch mit dem Haushalt 2014 finanziert werden? Das sind doch die Fragen, die gestellt werden müssen.

Was ist denn das für eine Show die hier abgezogen wird?

Meine Fraktion wird sich unterschiedlich entscheiden, auch zur Frage der Abstimmung insgesamt.